Leider musste die Organisation Ärzte ohne Grenzen ihre Aktivität in Nord Darfur einstellen, obwohl sie dort seit 1985 höchst erfolgreich tätig war. Die Ressentiments gegen westliche ja sagen wir doch ganz klar christliche Nächstenhilfe werden unverantwortlich auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung ausgelebt. Radikaler Islamismus im Norden, wackelige Verwaltung im Süden, Stellvertreterkriege von sogenannten Stammeskriegern und letztlich egoistische Interessen diverser Staaten wie z.

Chinas an der Ausbeutung der Rohstoffe sind die Ursachen, dass diese gequälte Region nicht zur Ruhe kommen kann.